Přestože je nutné s terorizmem bojovat razantně a všemi dostupnými prostředky, tak není možné při mezinárodní spolupráci v této oblasti obcházet demokratické standardy, které jsou vlastní národům v transatlantickém prostoru. Jsem proto velmi rozladěna tím, že v dalším případě bilaterálních smluvních vztahů mezi Unií a USA se Komise a členské státy nepoučily ze starých chyb a přistupují na jednání za zády Evropského parlamentu a národních parlamentů. Kvůli rychlé dohodě, která spíše slouží potřebám americké předvolební kampaně, tak dávají všanc legitimitu, transparentnost a demokratickou kontrolu. A to vše se děje v době, kdy USA zpoplatnily bezvízový styk pro Unii, což se podepsalo na veřejném mínění Evropanů. Osobně nemám problém s předáváním vybraných osobních údajů evropských občanů, např. cestujících letecky, do rozvinutých demokratických států, ale musí se tak dít v souladu se všemi právními předpisy způsobem, který může přezkoumat na vládě nezávislý subjekt, např. poslanci či soudci.